Monsieur le Président, pour qui s'illusionnait encore sur la véritable nature de l'Union européenne, ce règlement financier suffira à en déchirer le voile. Déjà, en mai 2008, la Commission avait donné le ton par une simple ligne du cadre financier, elle ajoutait un nouveau critère pour l'attribution de fonds de cohésion, celui de l'intégration d'immigrants, agitant ainsi le chiffon rouge des rétorsions financières.

Dans cette casse sociale généralisée, seuls ceux que la Commission nomme pudiquement les groupes défavorisés, notamment les migrants, tirent leur épingle du jeu. Mais, grisée par un sentiment de toute puissance, l'Union européenne fait preuve d'une présomption fatale. Car la France ou l'Italie, sommées de consentir à une déferlante migratoire ou à une énième cure d'austérité, restent contributrices nettes à son budget.